Je suis obligé de m'en tenir à un certain nombre de règles de droit. La Commission est très attachée à la liberté de pensée, de conscience et de religion, telle qu'elle est prévue à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais il est vrai que la Commission ne peut agir que dans le cadre de l'application du droit de l'Union. Or, dans l'Union, les lois nationales sur les symboles religieux dans les bâtiments publics relèvent de l'ordre juridique interne des États membres. Le principe de subsidiarité est d'application dans le cadre de l'Union. Il est vrai que ce principe de subsidiarité ne s'applique pas pour l'exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, juridiction internationale en charge d'assurer le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est vrai que l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relève de la compétence du Conseil de l'Europe.

à compter de la date de l'arrêt, demander le renvoi devant la Grande Chambre. Selon nos informations, les informations de la presse, l'État italien fait usage de son droit d'appel devant la Grande Chambre.

S'agissant encore une fois du droit de l'Union européenne, nous sommes là devant l'ordre juridique interne des États membres.